sólarhringsvöktum ekkert mál að vera hér til miðnættis við getum verið frá morgni til miðnættis í þessu en að vera hér eftir miðnætti finnst mér ekki koma til greina ég vil og óska eftir því að forseti reyni nú að vinna með okkur þingmönnum í því að gera þetta sómasamlega það er enginn bragur á því að

ég óska eftir því að við fáum að ræða þetta hér í dagsbirtu þó alla vega að minnsta kosti kvöldbirtu ef kalla má svo og forseti skeri úr um það hér og nú að þingfundi verði bara lokið klukkan tólf